Et, à ce moment là, nos concitoyens, qui sont, depuis cinquante ans, habitués à voir construire une Europe qui se veut solidaire, nous poseront la question'Qu'avez vous fait?'.

Je répète, je disais cela, ici dans cette enceinte, en novembre dernier. Dans ce même hémicycle, en novembre 2006, deux ans avant, je disais à peu près la même chose. S'il y a bien un domaine pour lequel tous nos concitoyens européens attendent une réponse communautaire efficace, c'est celui des réponses à apporter aux catastrophes naturelles.

disais je, c'est pourquoi, avec mon groupe, je soutiens la mise en place d'actions préventives et d'une capacité à réagir très vite à l'issue d'un drame. À ce titre, je tiens à souligner la qualité du rapport Barnier, qui a bien posé le problème et qui apporte de bonnes réponses en termes d'efficacité et aussi en termes de subsidiarité. Madame la Commissaire, ce rapport, nous l'avons tous conservé avec un grand intérêt parce qu'il est éminemment pratique et éminemment concret.

Il explique de manière très pragmatique comment opérer avec les forces vives de chacun des États. Avec les douze propositions contenues dans ce rapport Barnier, nous avions tout pour mettre en œuvre une action européenne qui, à quelques semaines des élections du mois de juin prochain, aurait montré, s'il le fallait, l'utilité et l'efficacité d'une véritable solidarité opérationnelle européenne. Vous venez de nous dire, Madame la Commissaire, que vous attendiez l'appui du Parlement européen.

Que fait le Conseil, puisque vous nous dites que c'est le Conseil?